O, ded, kako si kaj? Pa v redu, ja, ded, zdaj sem spet za šolo začel, na Seršu, tretji letnik. Kar v redu. Pa v redu, ded, zdaj se malo učimo, programiranje smo začeli, elektrotehniko se ukvarjamo, saj veš, tako ... Kaj pa ti kaj delaš, ded? katero pa? Mi lahko poveš kaj več o njej? Aja, pa vem, ja, saj v starih časih so se ful osredotočali na rastline, zdaj pa se več ne toliko. Zdaj je več sintetičnih stvari pa zdravil kot pa naravnih. Pa ja saa, kaj pa nima nobenih slabih učinkov? pa saj to je res, ja, narava je ful zdrava. Če, jaz sem pa se zdaj začel ukvarjati zelo z muziko, tako, sem se začeli teorijo spet učiti. Malo mi je žal, da sem pustil glasbeno šolo pred časom, ampak, ja, sem spet znova naučil. Pa štiri leta, klavir sem špilal. Ja, zdaj se učim, pač sintetično proizvajati zvoke in tudi z naravnimi se učim malo delati. Pa ja, pač dosti teorije je za glasbo. Moraš znati prav odsekati frekvence, da se ne prekrivajo. moraš tudi dosti vedeti, kako na primer oblikovati zvok in takšne stvari. Je zelo zanimivo, ampak dosti znanja rabiš, da prideš kam. Lahko, lahko. Res? Ne, ded. Pa ja, saj to mogoče res, ja, ker niso vedeli toliko o tem, pa niso imeli testov pa tega. Ampak vseeno, zanimivo, res. Pa to je res lahko zelo priročno, ne. Kaj pa drugače še poznaš kakšno drugo rožo? Ajde, ajde, povej te. Aja? Pa vse so zdravili z njo, ne? Kaj drugače si lahko tudi čaj iz nje skuhaš, ali kaj? Pa ja, dec, Še imaš kaj za povedati o tej ali to je to? Ne, dec, kaj res? Pač, no, pivo nastane iz zelišča, ampak nisem vedel da iz tega tudi so delali. Jaz sem mislil, da so samo iz hmelja delali pivo. Pa saj za pivo tudi pravijo, da je zdravo, samo ne v prevelikih količinah. Ne, to pa res nisem vedel, to še je bolj random fact. Kaj, to je pa res kar pač dosti stvari. Aja, kaj torej ti izboljšuje črevesno floro? Aja, te ne bom rabil drugič linexa jemati, bom lahko to vzel. Pa ja. Pa to nikoli ne veš, res. Pa, kaj pa drugače? Si kaj aktiven? Jaz sem pa začel na igrišče hoditi, so novo igrišče pri Magdalenskem parku uredili. In zdaj dostikrat gremo s prijatelji tja špilat. Ja, ja. Pa saj si bil tam že parkrat, samo ne špilaš košarke. Pa ja, jaz se pa prav vživim v to igro, ne, pa prav uživam. Pa ja, tako skozi dan gremo ponavadi malo, pa če je dovolj igralcev za ekipe, ne, se razdelimo pa špilamo. Pa ja, rekel bi, da tako fajn, se malo sprostiš pa to, če imaš odvečno energijo. Ja, ded. Pa kaj je, drugače z igricami se ti tudi kaj ukvarjaš? Pa kar zanimivo. Jaz, ko sem bil mlajši, sem se kao ukvarjal, samo zdaj sem se nehal s tem ukvarjati. Samo niso ... Ni mi bilo tako pri srcu delati igrice. Res je, res je. Pa upam, da bo mi enkrat uspelo z glasbo. Hočem to pač, da bi hobi imel kot službo. Pa ja, dosti se učim preko interneta. Zdaj je kar dosti informacij na internetu, ampak še vedno, kar dolgo traja, da se vse naučiš. Pa ja, pa saj to pri muziki glih ne moreš, saj pri programiranju je isto, ne, ne moreš glih nekih takih dobiti. Pa lahko dobiš kake take, samo, pa ne vem, saj ... Pa ja, saj to pazim, saj drugače dostikrat preverim več virov tudi, samo na Youtubu tako vidiš, bolj kot ne, saj ne samo enega videa pogledaš ponavadi. Pa saj to dostikrat. najboljše mi je, ko se sam učim, ampak tudi je treba malo teorije, ker ne vedno vsega sam razvozljaš. Pa ti tudi pri programiranju včasih potrebuješ internet, ne? Kaj ti si se kaj spuščal v glasbo, produciranje? ti malo povem kaj o tem? No, pač, jaz uporabljam FL Studio za, za urejanje muzike in tega. Drugače pa ja, torej ... Rabiš sample pa različne sintesajzerje ali analogne ali pa tudi digitalne. Drugače so kar dragi, ampak se najdejo kaki poceni. Drugače pa se da z njimi zelo dosti narediti. Ja. ja če, zdaj sem se začeli ukvarjati z drum'n'bass zvrstjo. Ja, ja, saj tu je zelo dosti za tem. Kar kar dosti moraš imeti znanja za uporabo in tudi katero, kateri digitalni sintesajzer si izbereš je kar, je kar težko. Se ga moraš prvo naučiti, pol se moraš vživeti v glasbo in narediti nekaj iz njega. Je pa težko, da prideš v to noter, moraš biti prav zainteresiran. Razmišljal sem o tem, ampak sem razmišljal ali bi si novega kupil ali pa kako starino. Ker na primer starina ima tisti svoj poseben zvok, kateri, katerega nimajo vsi sintesajzerji. Zato še razmišljam, ampak vseeno, tudi kar drago, tam od dvesto evrov dalje jih dobiš. Res je, se strinjam. Je kar težko, ker prvo si moraš osnovne stvari kupiti, kot so na primer zvočniki in zvočno kartico, da lahko začneš s tem delati. Pa ne preveč, ne, tudi. Ne, to ne tako hitro obogatiš z glasbo. Moreš, moreš kar biti znan in dosti delati na tem področju, da lahko dobiš sploh kaj, kar moraš imeti dosti znanja, da lahko izdelaš kvalitetno glasbo in da je kvaliteta tvoje glasbe zelo dobra, je kar težko res. Pa ja, sem dosti gledal, dosti sem se, pač preučeval te, opreme, katere so ... gledal sem v srednjem rangu in tudi kar drage stvari so, ampak tudi je zelo dobra kvaliteta. Gledal sem od Yamahe, od Adama in tudi Korg, če poznaš te firme mogoče. Če si kaj se pozanimal za njih. No, pač, Adam je nemška firma, katera je zelo kvalitetna, Yamaha pa tudi. Ampak izbiral sem med Adam T osem v zvočniki in Yamaha H S osem in razmišljam, da bi si kupil mogoče Adam zvočnike, saj mi po izgledu izgledajo boljši in tudi niso takšne slabe kvalitete, saj so zelo dobri za studio, nimajo poudarjenega basa ali pa highov. Pa ja, po vsej verjetnosti imajo tudi bolj izpostavljen bas, saj nimaš studijskih po vsej verjetnosti. Pa ja, samo ko pa produciraš pa rabiš take, ki nimajo ojačanega bilokaterega dela. Pa ja, za mikrofon pa je tudi, saj dandanes že dobiš kar kvalitetne mikrofone, nimajo izpostavljenega bilokatere frekvence. dobri mikrofoni pa se začnejo nekje tam od sto evrov dalje. Pa res je, samo ... Za svoj hobi moraš tudi nekaj vložiti, bi jaz rekel. Za programiranje tudi moraš kupiti računalnik, ne. Ja, odvisno, kaj delaš. Si že kdaj razmišljal, da bi naredil svoj strežnik? Pa ja, tu v Sloveniji nimamo glih najbolj zanesljivih omrežij. No, nekod je že, ampak ni vsepovsod optika. Ja, saj to je pol kar zakomplicirano. Samo, če si dovolj zainteresiran tako ali tako pač, boš poskušal vsaj nekaj doseči. Saj jaz tudi. Zdaj že dolgo časa planiram, da bi se čisto osredotočil na glasbo in tudi želim kar nekaj vložiti v to. In tudi denarja. Ampak, vse bo skozi čas, lepo počasi, nikamor se ne mudi. Kaj pa ti, na primer, boš vložil kaj v oglase ali pa karkoli? Pa ja, pa si kaj razmišljal že, da bi to bila kot tvoja služba, ali ne? Verjamem, verjamem, saj to je tvoj hobi in tudi hočeš, da tvoj hobi postane služba. Ja, samo, če boš dovolj verjel v njih, bojo se uresničile mogoče. No, jaz sem razmišljal o tem, da ko bi bil velik, da bi imel svoj studio, ampak ... Gledam na to, da bi se tudi to uresničilo, saj bi to bila moja sanjska služba. Še bi ti lahko kaj za igrice naredil. Res je, pa še ne bi tako drago bilo. Za prijatelja vse. Kaj pa drugače, bi ti prišel kakšen song posnet z mano? Pa ja saj, saj ne rabiš glih vokalov dati, ampak veš, kaj mislim, samo tako pač lahko resamplamo ali pa kaj pa naredimo neke. Ja, vse je možno, ja. Lahko ga lupama, pol katama pa narediva tudi sintesajzer iz njega. Res je. Pa ja, ded, saj ni problema, jaz rad ekesperimentiram z različnimi stvarmi. Saj tako se tudi največ naučiš, bi rekel. Ja, saj brez eksperimentiranja tako ne prideš daleč. Kaj pa tvoj računalnik, še je dovolj zmožen? Pa ja, mene tudi že moj zajebava. probam narediti nekaj na njem, pa mi ne gre več. Enostavno. Pa res, če je ... če preveč že tako res, probam nekaj narediti, pa mi začne štekati sredi glasbe ali pa mi tudi mogoče crasha. Ja, to bi bilo kar idealno. Bi lahko vse naredili v sekundi. Pa jaz bi tudi rekel, samo si videl že, kako napreduje znanost. Pa no ja, ta novi AI-ji so kar napredni že, se lahko kar naučijo pa kopirajo glasove od ljudi. Pa kakšne strežnike že imamo dandanes. Res je. Saj pred kratkim smo se zdaj učili pri pouku, glih kako velike strežnike imajo na Kitajskem. Prav vse more biti podlaga vzbetonirana, kar je tako težko vse in tudi toliko informacij se poda skozi njih v enem dnevu. Ja pa, če res to je, to je kar, kar napredne stvari so že to. Pa jaz tudi upam. Saj glej kako daleč smo že prišli na, na avtih imamo že AI, kateri zaznava pač preko kamor, če je kaka nevarnost, ko se voziš, na primer pri Tesli, saj veš, kaj ima vse. Res je. Pa jaz bi rekel, da je tudi, pač ti električni avti se mi zdijo, so res boljše za naše okolje in vse to. Ne, to nisem slišal. Pa res je, samo malo me skrbi grede, glede recikliranja teh baterij. Ja, res je. Kaj pa avte, ki so na pogon vodika, si že slišal za njih? Oboje se mi zdi tako, da še ni dovolj raziskano na tej temi. Saj skozi čas se bo to po vsej verjetnosti raziskalo in tudi avti, ti, se bojo pocenili in bomo videli, kak efekt ima na naš planet. Kaj pa, kateri avto pa bi te tako zainteresiral? Teslo? Pa tota je res težka, Alen. Pa res je, toti avti novi so tako že kar tihi, bi jaz rekel. Morejo kar že zvoke za njih delati. Pa si vedel drugače, da prav imajo nekoga, ki v studiu proizvede zvok za avto, zaradi tega, ker morajo avtu dati zvok, zaradi tega, da pač ne bi nekoga povozil ali da ve človek, da pride avto. Ja. Saj ta nova tehnologija bo še res zanimiva, moram reči. Pa res je. Samo kaj te veš, mogoče bom jaz čez petdeset let delal zvoke za avte. Pa ne vem še, to pa glede na to, če bom delal. Zdaj zaenkrat si še ne predstavljam, kakšen zvok bi dal električnemu avtu. Pa ja, to lahko probam, ko bom doma. Bi rekel, da pol se lahko usedem za računalnik in malo probavam, kakšen zvok bi res naredil za avto. O čem? Pač malo bolj podrobno če mi lahko poveš. ja, to pa je vseeno res, tako odvisno od osebe. Kateri program ti je bolj pri srcu. Pa dosti jih je na trgu. Najbolj pa, najbolj znani pa so na primer, Cubase, Ableton Live, FL Studio, pa takšni. Ja, pač to je samo podlaga, program, v katerem delaš. Rabiš pa tudi plugine, kateri so. Pa ja, saj ti vtičniki, ne, to sem ti malo prej govoril od njih. So analogni sintesajzerji ali pa vtičniki, s katerimi lahko zvok delaš, različne zvoke. In delaš na osnovi valovanja, torej na primer sinusnih wavov ali pa taki triangli so. Pač, res različno je. In pol, ko jih mešaš skupaj in ko uporabljaš različne efekte na njih, dobiš pač različne zvoke. Jaz bi rekel, da bi za moderen avto, električni avto, uporabil kake res moderne zvoke. Ne, ne. To moraš združiti valovanja, da dobiš zvok. Valovanja niso moderna, a veš, kaj mislim? Ne moreš modernega valovanja narediti, lahko narediš samo zelo čudno valovanje. Pa ja, lahko. Za tiste, ki se ne spoznajo. Pa no ja, to glih niso taka. Lahko bi šla še bolj v detaile. In se pol bolj vidi. Na primer, na primer najbolj osnovno valovanja je sinusni. No ja, to ni. Iz tega lahko dosti stvari narediš. Na primer v glasbi, veš, ko je udarec tisti spodnji, kick. Ja, tisto pač je lahko narediš iz sinusnega wava. No, pač na začetku malo spremeniš višino in pol da se hitro gre nižje in tako dobiš pol kick. Na začetku je bolj hiter sinusni wave in pol vedno bolj počasen. Ja, res je. Pride iz ... Iz tistega. Prvo je tako udari in pol gre vedno bolj nižje in pol dobiš tisto lepo valovanje, tako, ki pač ima efekt kar in ga lahko začutiš na velike zvočnike. Ja, in tudi s takšnim sinusnim wavom lahko dosežeš kakšne cinematične učinke, kot na primer jih imaš v kinu. Ja, ukvarjam se s tem, da bi imel, da bi v glasbi lahko neko zgodbo povedal, da bi tako bolj cinematična bila. Na primer, da narediš začetek glasbe tako zanimiv in da popelješ do glavnega dela. Pa za glavnem delom pa umiriš glasbo in pol lahko zaključiš ali pa še enkrat povzpneš gor. Odvisno, kar hočeš s svojo glasbo. Kaj pa kaj, spletne strani, ne. Si se že kaj učil delati baze? ali smem vprašati, katere podatke boš shranjeval v njej? Pa res je, mogoče še boš koga navdušil. Mogoče boš koga tudi spravil, da bo začel programirati. Pa mogoče boš enkrat tudi lahko poučeval programiranje. Ja, to se mi zdi kar fer. Jaz tudi sem razmišljal, da če bom že kdaj uspešen, bom tudi poučeval, kako se ustvarja glasba, kako sem začel delati, in rekel bi, da tudi pri glasbi in pri vsem je treba vztrajati. Ja, to je res. Dostikrat se znajdem v kakšni situaciji in ne vem, kaj bi naredil, ampak vedno najdem neko pot in izvršim to idejo. Pa ja, moram reči, če se pesem čuje zelo v redu, sem kar vesel in, bi rekel, se počutim kar zadovoljnega. Pa vedno je kaj novega, vedno je zanimivo, moram reči. Vedno sem vesel, ko nekakšno novo melodijo naredim, in moram reči, da res zanimivo je, vedno nekakšni novi občutki in vedno nekakšne nove občutke vložiš v pesem. Moram reči, vedno nekaj novega. Ni isto. Vsaka pesem je nekaj drugega. Kaj pa drugače, ko narediš spletno stran, se počutiš tudi zadovoljnega? Ja, saj dosežeš svoj cilj. Ded, jaz bom zdaj počasi moral iti. Pa v redu, potem še bom malo. Ajde še imam kako minutko, dve. Moji glavni dve stvari, kaj sta, bi jaz rekel, da sta glasba in šport. Bolj podrobno košarka. Ampak tudi programiral bi rad, to se tudi že kar dolgo zanimam za to. Saj zato sem se tudi odločil za Serš. Jaz bi rekel: hočem biti razgledan, ampak hočem se najprej naučiti na primer več teorije v glasbi in tudi malo v košarki, ampak bi tudi rad bil razgledan. Saj v šoli se tudi kar razgledano naučiš. Pa ti si zelo razgledan, ali? Pa res je, saj to je glih prednost naše generacije. Se lahko dosti sami naučimo. Ja, alo. Za bom pa res moral počasi leteti. Mi še bi lahko povedal, kakšno bo vreme, ker sem telefon doma pozabil? Okej, okej. Jaz sem upal, da bo kaj sončnega. V redu potem, te bom jaz pičil domov. Ajde, se vidiva kaj. Ajde, ajde.